Nous avons besoin de réduire drastiquement notre dépendance à l'égard de l'étranger dans des secteurs aussi stratégiques que celui de l'acier. Nous ne pouvons pas abandonner un savoir faire plus que bicentenaire aux seuls aléas du marché. Nous avons besoin d'une initiative européenne urgente. Je vous le demande donc solennellement quelle stratégie allez vous adopter pour empêcher certains gouvernements, à l'image de la France, de mener seuls des tentatives de redressement productif infructueuses et contreproductives, destructrices, tant en termes d'emplois que d'investissements?